Señora presidente, la filtración masiva de documentos de la agencia estadounidense FinCEN ha desvelado las actividades criminales de altos cargos del Gobierno de Maduro, que han amasado auténticas fortunas expoliando los recursos de su país y con el tráfico de drogas fondos que, tal como ha ocurrido en algunos países, como en España, han acabado financiando las actividades de partidos políticos comunistas y mafiosos, que tienen por exclusivo objetivo destruir el orden social, a pesar de que el señor Borrell vino ayer a decirnos que Maduro era Blancanieves. También resulta muy preocupante la participación de bancos europeos en las operaciones de blanqueo de capitales procedentes de esas actividades ilícitas. No podemos, señores de la Comisión, permitir que las narcodictaduras, los terroristas y todo tipo de delincuentes vayan campando a sus anchas delante de nuestras narices, ya sea utilizando ingeniería financiera con bancos europeos, o ya sea trasladando sus fondos a paraísos fiscales, como Gibraltar, infame colonia desde la cual durante años se ha blanqueado el dinero procedente de actividades ilícitas. Bajen a la tierra ahí fuera, hay millones de europeos sin empleo, hay miles de empresarios honrados y de familias que están sufriendo, y es absolutamente obsceno que, en lugar de luchar a campo abierto contra las operaciones de blanqueo de capitales, el narcotráfico y el terrorismo, estemos destinando miles de fondos y se exija la subida de impuestos y la creación de nuevos impuestos europeos para financiar la fiesta climática de las grandes multinacionales globalistas.